borist hafa eftirfarandi tilkynningar um stjórnir þingflokka á þessu þingi þingflokkur framsóknarmanna formaður siv friðleifsdóttir varaformaður magnús stefánsson ritari birkir j jónsson þingflokkur frjálslynda flokksins formaður kristinn h gunnarsson varaformaður jón magnússon ritari grétar mar jónsson þingflokkur samfylkingarinnar formaður lúðvík bergvinsson varaformaður steinunn valdís óskarsdóttir ritari árni páll árnason þingflokkur sjálfstæðismanna formaður arnbjörg sveinsdóttir varaformaður illugi gunnarsson ritari ásta möller þingflokkur vinstri hreyfingarinnar græns framboðs formaður ögmundur jónasson varaformaður katrín